Din start, vreau să remarc faptul că acest raport aduce clarificări importante în ceea ce privește legislația și modul de aplicare a reglementărilor din regimul EST curent și, ca atare, chiar și numai din acest punct de vedere, consider că este un pas important înainte în acest domeniu.

Avem nevoie de prevederi clare care să poată fi unanim acceptate și aplicate pentru a putea reduce incidența cazurilor de EST la nivel european și a putea spera că într o zi acest flagel va fi eradicat. Este clar că prioritatea absolută o constituie sănătatea animalelor și siguranța consumatorilor, principii de la care nu putem să ne abatem și pe care acest raport le susține, constituind un cadru adecvat care prefigurează apariția unor măsuri viitoare.